Señor Presidente, quería comenzar, por supuesto, agradeciendo la labor de las dos ponentes, la señora Parvanova y la señora Jiménez Becerril, que, con su dedicación y su trabajo han hecho posible llevar a cabo unas negociaciones duras con el Consejo, pero posibilitando que llegue a fin la tramitación de este expediente tan importante para todas la víctimas de la Unión Europea. Compartimos con la Comisión esa necesidad de crear un marco jurídico global que preste atención y protección a las víctimas de la Unión Europea, y abarque por lo tanto las cuestiones relativas a los derechos de información, a la evaluación de las víctimas o a los servicios de apoyo.

Desde nuestro Grupo, venimos reivindicando desde hace tiempo a la Comisión la necesidad de una directiva europea de lucha contra la violencia de género hacia las mujeres. Hemos encontrado una respuesta negativa y creemos que era importante que, por lo menos en este texto, se incorporara una referencia a una lacra social como es la violencia dirigida hacia las mujeres. Queda mucho por hacer, por supuesto, pero esto es un paso adelante y creo que, con la buena voluntad de todos, hemos conseguido poder decir que hoy estamos avanzando en la lucha por la igualdad y contra la lacra social de la violencia de género.